Lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin ma tänada proua raportööri Sari Essayah'd tõeliselt meisterliku ja kindlameelse töö eest. Ja samuti ma tänan kõiki variraportööre. See raport on ilus näide, kuidas ühenduse meetodit rakendades on võimalik saavutada tõeliselt edumeelseid ja ühist üllast ideed edasiarendavaid tulemusi. Euroga piiriülese arveldamise korraldus lausa janunes ühtsete reeglite ja arusaamade järele.

Samas tuli kogu selle töö käigus arvestada erinevates liikmesriikides seni kehtinud korraldustega ja otsida kompromisse. Selge on, et igal muutusel on hind ning muutustega harjumine võtab aega. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon lähtus kõigiti ühtse Euroopa reeglistiku eesmärkidest, kuid samal ajal rõhutasime tarbijateni ulatuva kohaliku toimiva praktika kaitsmise vajadust. Just seetõttu toetasime SEPA rakendamisel ühte kuupäeva. Eraldi soovin siinkohal välja tuua veel mõned aspektid, mida sotsiaaldemokraadid välja pakkusid ja mille üle kokkulepped saavutati.

Vaatamata sellele, et suureneva konkurentsiga antud sektoris peaksid hinnad langema, soovitasime komisjonil regulatsiooni rakendamise algfaasis olla siin eriti tähelepanelik.

Ja kuuendaks suuremahulistele rahvuslikele süsteemidele rakenduv üleminekuaeg. Kokkuvõtvalt soovin öelda, et SEPA on väga hea näide, kuidas üheskoos pingutades saavutatakse edasiminek viisil, kus kõik osapooled võidavad.